Mohlo by sa zdať, že v čase, keď je pozornosť občanov aj politikov sústredená na hľadanie východísk z finančnej a rozpočtovej krízy, je volanie po dôslednom uplatňovaní mnohojazyčnosti druhoradou záležitosťou.

Európska identita, ktorá je predpokladom vzájomnej solidarity členských štátov, nemôže existovať bez pocitu spolupatričnosti. Ak občania niektorých členských štátov nadobudnú pocit, že Európa nehovorí aj ich jazykom, nebude to ich Európa. Prestane im záležať na jej osude, na osude spoločnej meny, na spoločnej budúcnosti. Preto je dnes viac ako inokedy tak dôležité, aby Únia komunikovala s občanmi vo všetkých oficiálnych jazykoch.